forseti ég þakka háttvirtum þingmanni spurningarnar reyndar hnaut ég um eitt sem hún sagði sem mér þótti slæmt hvort ég sem fulltrúi sjálfstæðisflokksins mundi ræða eitthvað ég ræði hérna sem ég sjálfur ég er ekkert að skuldbinda einn flokk eða neitt slíkt ég hef nefnilega varað margoft við akkúrat flokksræðinu einmitt því hef ég varað við flokksræðið þar sem einhverjir örfáir ákveða og hjörðin sauðirnir fylgja það eru of fáir kettir svo maður taki þá líkingu þetta er stórhættulegt þá getur það gerst að eitthvað verði samþykkt á alþingi þó að stór meiri hluti sé á móti því í reynd ég minni aftur á umsögnina um evrópusambandið og samþykkt icesave samningsins þannig að þar reyndar björguðu nokkrir hugrakkir kettir því að þjóðin sæti uppi með icesave núna og hér gengur einn fram hjá ég held að það sé mjög brýnt að alþingi taki til sín samningu laga ég er mér margbúinn að benda á að þegar sérfræðingarnir úti í bæ meira að segja aðilarnir sem eru að framkvæma lögin samkeppnisstofnun og skatteftirlitið þegar þeir eru að semja lög til að smíða vopn í hendurnar á sér þá er það stórhættulegt það eru alþingismenn sem eiga að semja lögin við erum eiginlega í einhvers konar endurskoðunarhlutverki að kíkja á hvernig lögin virka en hugmyndafræðin er þarna úti í bæ þar eru lögin samin og við þurfum að rökstyðja allar breytingar sem við gerum á lögunum en þeir ekki sem sömdu þau þetta verðum við að taka til okkar löggjafarvaldið inn í alþingi við erum fjárveitingavaldið við getum ráðið þetta sama fólk hingað sem vinnur þá í okkar þágu en ekki í þágu þeirra sem eru að framkvæma lögin þannig að ég tel að þetta væri mjög brýn breyting og ég skora á háttvirtan þingmann sem þingmann að vinna með mér að því